Señor Presidente, señora Comisaria, es curioso que, con la triste experiencia que acumulan, algún socialista se plantee hoy cuestionar leyes del actual Gobierno de España.

Mientras esto sucede, en Canarias el Gobierno pretende desmantelar el Instituto Tecnológico de Canarias, un centro de referencia internacional en muchos ámbitos, con más de veinte años de experiencia, que ha contribuido notablemente a las políticas de innovación, con una actividad digna de destacar y que tiene magníficos trabajadores, de una calidad contrastada, que han sido capaces de captar y gestionar fondos europeos, fundamentalmente de la Estrategia Europea de Especialización Inteligente y que hoy, desgraciadamente, ven peligrar sus puestos de trabajo.